Da sind wir uns einig. Aber ich möchte das noch um etwas ergänzen. Wachstum wird nicht funktionieren ohne Gerechtigkeit. Und solange es so ist, dass die großen Vermögen in der Europäischen Union immer stärker wachsen, und die, die hart arbeiten müssen, immer weniger dafür bekommen, haben wir keine Gerechtigkeit und haben natürlich auch kein Wachstum, weil wir keine Massenkaufkraft haben.

Wir brauchen ein gerechteres Steuersystem, wo Großkonzerne auch wieder Steuern zahlen. Wir brauchen auch gerechtere Gehälter, wo dieser unermessliche Reichtum, der durch die Hände derer, die arbeiten, geschaffen wird auch zu denen kommt. Und wir brauchen vor allem auch eine gerechte Marktwirtschaft, wo nicht die ausbezahlt und gleichzeitig die Mitarbeiter hinausgeworfen werden. Wenn sich das ändert, wird das ein Europa der Menschen werden.